Monsieur le Président, ce type de conflit d'intérêts est un cancer qui ronge la confiance de nos concitoyens dans les institutions européennes et, au delà, dans la qualité de leurs institutions démocratiques. Je me réjouis du fait que la Conférence des présidents ait mis ce point à l'ordre du jour de notre séance et je pense qu'il est absolument crucial que ce Parlement s'exprime non seulement par des mots, mais aussi par des mots écrits, sur ce qu'il pense de ce genre de situation. Le service juridique de la Commission a attesté qu'il s'agit bien d'un conflit d'intérêts.